În urmă cu șapte luni, am susținut aici necesitatea revizuirii urgente a dispozițiilor referitoare la ofensele aduse religiilor din așa numitele legi ale blasfemiei. Vreau să reamintesc faptul că posibilitățile de abuz oferite de aceste legi creează o atmosferă de intoleranță, care încurajează violența pe motive religioase, care încurajează, de asemenea, discriminarea, intimidarea și persecuția minorităților religioase.

Cred că autoritățile pakistaneze trebuie să demonstreze în fapt atașamentul declarat față de lupta împotriva extremismului în această țară, abolind legile blasfemiei.